Nie ulega wątpliwości, iż narkotyki stanowią zagrożenie dla społeczeństwa, zaś walka z nimi jest ważna i potrzebna. Niestety jednak na Filipinach działania w słusznym ogólnym celu przybrały bardzo złą formę ich realizacji. Po pierwsze, zarzuty nielegalnego handlu narkotykami postawione senator De Limie są całkowicie sfabrykowane i mogą stanowić nie element walki z handlem narkotykami, lecz walki politycznej. Po drugie, wysoce niepokojąca jest forma, jaką przybrała wojna z narkotykami, którą wypowiedział prezydent Duterte. W ciągu zaledwie kilku miesięcy ponad siedem tysięcy osób zginęło z rąk policji lub samozwańczych grup dokonujących samosądu w ramach walki z narkotykami. Uważam zatem, że Unia Europejska powinna użyć wszystkich dostępnych jej instrumentów, by wpłynąć na władze Filipin, by zaprzestały tych wysoce niedemokratycznych praktyk i przestrzegały praw człowieka.